Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Biztos Asszony! Az utóbbi hetekben rendkívül aggasztó hírek érkeztek a Kínában nemrégiben azonosított súlyos tüdőgyulladással járó koronavírus terjedéséről. Kiemelten fontosnak tartom, hogy a tagállamok naprakész és valós információkkal rendelkezzenek, és folyamatosan figyeljék az Egészségügyi Világszervezet és az uniós szakügynökségek ajánlásait, az óvintézkedésekkel kapcsolatos döntéseket pedig ennek megfelelően hozzák meg. Mivel légikikötőink a kínai beutazók esetén Európa kapuját jelentik, esetleges hatósági intézkedés elrendelése esetén repülőtereinknek rendelkeznie kell minden olyan szükséges eszközzel és felszereléssel, amellyel képesek ellátni a rájuk vonatkozó előírásokat, és támogatni tudják a hatóságok munkáját. Úgy gondolom, hogy polgáraink védelme az első.